Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir brauchen uns hier überhaupt nicht darüber zu streiten, dass es Reformbedarf beim griechischen öffentlich rechtlichen Rundfunk gibt. Die mit der Troika vereinbarte Aufgabe, den griechischen Staatsapparat um mehrere tausend Stellen zu reduzieren, war bei der Schließung von ERT weder neu, noch kam sie besonders überraschend. Erschreckend ist allerdings, dass Samaras den vermeintlich einfacheren Weg gewählt, und kurzerhand den öffentlich rechtlichen Sender geschlossen und abgeschaltet hat. Dieses Handeln war aus meiner Sicht undemokratisch, unwirtschaftlich und unüberlegt zugleich. Undemokratisch, weil eine wichtige Säule der öffentlichen Information und Meinungsbildung unvorhersehbar und unangekündigt zerschlagen wurde.

Unwirtschaftlich darauf ist schon hingewiesen worden weil man Rundfunksender eben nicht schließen kann wie eine Würstchenbude, denn die Kosten für ungenutzte Rechte, vertragliche Verpflichtungen und unnötig gewordene Sendevorbereitungen werden auf ungefähr 300 Millionen Euro geschätzt. Ich denke, das Geld hätte man auch besser einsetzen können. Und unüberlegt zudem, weil das fast die Regierungsmehrheit zu Fall gebracht hätte und jetzt nur noch eine Regierungsmehrheit da ist, die nun wirklich ausgesprochen knapp ist. Das macht die Situation in Griechenland nun wirklich nicht einfacher. Ich finde es auch nicht in Ordnung, die Schuld jetzt sozusagen nach Brüssel zu schieben. Wenn die Troika das verlangt hätte, dann hätte sie Rechtsbruch betrieben, weil sie damit gegen das Amsterdamer Protokoll verstoßen hätte. Unsere Solidarität muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ERT gelten, die krampfhaft versuchen, den Sendebetrieb aufrecht zu erhalten. Wir brauchen Reformen, und die müssen jetzt schnell in Angriff genommen werden, und zwar bei laufendem Betrieb.